Vielmehr muss es auch und insbesondere um die Schonung und den sparsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen gehen. Zudem darf die CO Reduktion nicht auf dem Rücken einzelner Sektoren ausgetragen werden. Gerade für die Landwirtschaft sind die Ziele nicht nur zu hoch angesetzt, sondern auch ganz einfach wissenschaftlich nicht begründbar, besonders angesichts des ständig steigenden Nahrungsmittelbedarfs und aus meiner Sicht ist die Landwirtschaft nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, weil ganz einfach in der Landwirtschaft auch geschlossene Stoffkreisläufe stattfinden können.